und weil in beiden Berichten auch herausgearbeitet wurde, wie wichtig es ist, alle Regionen in Europa zu betrachten, und dass Regionalpolitik eben eine Politik für alle Regionen sein muss, sein kann und auch in Zukunft sein soll.

Wenn Frau Schroeder gemeint hat, das ist sozusagen ein Wermutstropfen, dann muss man sagen, man muss natürlich eine Vorgabe geben. Aber die Regionen, die lokalen Strukturen und letztlich alle individuellen Projektabwickler haben, hatten und werden auch in Zukunft die Möglichkeit haben, unter einem Dach

Aber wir brauchen natürlich Schwerpunktsetzungen und Prioritäten, und das ist der Gedanke des Earmarking aber mit einem Bottom up und Top down Ansatz gemeinsam kann man hier eigentlich sehr viel erreichen. Auch der von mir vor kurzem präsentierte strategische Bericht über die Berichte der 27 Mitgliedstaaten über den bisherigen Stand der Umsetzung der laufenden Programmperiode zeigt ja letztlich, wie nachhaltig und sinnvoll das Earmarking ist, denn von den bisher zugewiesenen 93 Milliarden Euro sind 63 Milliarden für Lissabon Ziele aufgewendet worden, d. h. für Forschung, Innovation und Investitionen in die Ausbildung von Menschen, und letztlich auch für den Bereich Transport und Infrastruktur im weitesten Sinne.

zu einer Zirkulation des Wissens und der damit befassten Menschen kommt. Eine der großen Zielsetzungen muss es letztlich sein, gerade wenn wir schon an die nächste Programmperiode denken, von der reinen Performance Orientierung, sprich also der korrekten finanziellen Abwicklung zu einer stärker ergebnisorientierten Betrachtungs und Herangehensweise zu kommen, und das muss einer der großen Fortschritte von EU 2020 im Vergleich zu Lissabon sein, dass wir wirklich imstande sind, von europäischen Zielen auf nationale, regionale und letztlich auch auf lokale Ziele herunterzubrechen und damit auch die Strategien greifbar, sichtbar und nachvollziehbar zu machen. Eine letzte Bemerkung Regionalpolitik ist in meinem Verständnis Investitionspolitik, ein Investieren in alle Regionen. Letztlich profitieren alle Regionen von gelungenen Investitionen in die einzelnen Regionen, denn wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen Zwei Drittel der europäischen Exporte jedes einzelnen europäischen Mitgliedstaats gehen in die Europäische Union, also in die anderen 26 Länder,

27. Mitglied auch gut.